Señor presidente, Europa, con el fondo para la recuperación, decide tomar las riendas de su destino impuestos en común, deuda en común, para construir un futuro en común, que así es como las sociedades lo construyen. Esta vez nuestras reformas van a ser apostar por los europeos, invertir en ellos por una economía más competitiva, digital, verde, con empleos de calidad apostar por una industria más resistente y, evidentemente, con un crecimiento más inclusivo, justo, que nos haga converger. De alguna forma, aprendemos de nuestros errores del pasado.

Esta vez lo que rescatamos es a Europa y sus valores, que nos dan sentido la ambición colectiva y la solidaridad. Ha costado mucho llegar hasta el fondo de recuperación. Este Parlamento ha contribuido a ello ⸺y muchos Gobiernos, como el español⸺.